forseti ég vil þakka þessa ágætu umræðu sem nú hefur staðið frá klukkan ellefu í morgun hér hafa komið fram margar ágætar málefnalegar ábendingar aðrir hafa látið við það sitja að gefa okkur innsýn í pólitískt sálarlíf sitt sem er fróðlegt út af fyrir sig ég hóf þessa umræðu á því að segja að eðlilegt væri og nauðsynlegt að spurt væri um ábyrgð og að allir þyrftu að axla ábyrgð og horfa í eigin rann ég vék að hæstarétti í því efni sagði að niðurstaða hans væri að sjálfsögðu endanleg og óvefengjanleg eðli máls samkvæmt þótt eðlilegt væri að ræða þær forsendur sem hann byggði úrskurð sinn á og þau lög sem hann styddist við vegna þess að það má færa rök fyrir því að lögin annars vegar kosningalögin og hins vegar lögin um stjórnlagaþingið hafa verið óljós hvað þetta snertir þá er ég kominn að öðrum þættinum hvað ábyrgðina snertir þar er alþingi þá þurfum við að horfa til ferilsins alls frá því lagafrumvarp kom hér inn í þingið fékk umfjöllun hér í umræðu og síðan ítarleg umfjöllun í allsherjarnefnd alþingis þar sem lagatextanum var breytt að ýmsu leyti og í góðri trú og síðan afgreitt frá þinginu með einu mótatkvæði það hefur komið í ljós að á þessari lagasetningu voru ýmsir hnökrar sem þarf að lagfæra þegar boðið verður aftur til sambærilegra kosninga við eigum að draga þannig lærdóma af þessu að sjálfsögðu í síðasta lagi vék ég að ábyrgð framkvæmdaraðilanna og horfði fyrst sjálfs mín og míns ráðuneytis þáverandi dómsmálaráðuneytis sem stendur að framkvæmdinni að hluta til að hluta til er það landskjörstjórn sem gerir það og að einhverju leyti eru það sveitarfélög sem gera það

hafa stuðst við lagatextann en við þurfum að horfast í augu við það að hann var óljós um margt það var sagt hér við umræðuna að ég hefði gagnrýnt embættismenn dómsmálaráðuneytisins það hef ég aldrei gert við þessa umræðu ég hef þvert á móti lagt áherslu á